Für heute kann ich das so akzeptieren.

Das war der Grund, warum die Konferenz der Präsidenten ausnahmsweise die Ein Minuten Reden auf einen anderen Zeitpunkt gelegt hat, weil wir die entsprechende Infrastruktur und die Kapazitäten den Anhörungen vorbehalten müssen, wenn wir am Mittwoch über die Kommission abstimmen wollen. Das hat also keinerlei inhaltliche Gründe, wie Sie unterstellen, sondern rein formale.